auch planen können muss. Das heißt aber nicht, dass wir zu diesem Thema nicht etwas zu sagen hätten. Wir wollen uns da sehr gerne einklinken und wollen sagen, dass wir natürlich massive strukturelle Reformen im Bereich der Strategie für 2030 brauchen, und dazu muss das Europäische Parlament auch seine Meinung in einem Grünbuch für 2030 darstellen.

Die Reparaturwerkstatt der Vergangenheit müssen wir jetzt einmal aufgeben. Da muss man feststellen, dass wir zum Beispiel bei den linearen Absenkungsfaktoren bis 2020 nicht eingreifen sollten, sondern erst in der Debatte rund um 2030. Dann wird man sehen, was dafür notwendig ist.

Bei einigen anderen Themen sind wir dann doch sehr weich. Also wir brauchen mehr Schultern.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage des earmarkings Also wenn da Geld eingenommen wird aus den Auktionierungen der emission trade Systeme, dann müssen wir uns wirklich überlegen, ob das alles nur in die Mitgliedstaaten gehen kann natürlich muss ein großer Teil da hin, aber wir sollten auch Geld in diesem Bereich earmarken und für Innovation und Forschungsfonds zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage.

Eine große Herausforderung, die auch die Kommission mitbegleiten soll und auch wird.

Eines meiner leidenschaftlichen Themen ist die Frage und dann komme ich, Herr Präsident, schon fast zum Schluss Wir haben das System von CDM, was bedeutet, dass europäische Firmen, wenn sie innovative Technik verkaufen, weltweit dafür eine CO 2 Gegenleistung bekommen.

Das muss ernsthaft geändert werden. Das wird schwierig werden, weil das auch ein Instrument ist, das normalerweise unserem Mittelstand sehr hilft. Aber dennoch müssen wir den Zufluss im Auge behalten! Und, meine Damen und Herren und Frau Kommissarin, ich möchte an Sie einen leidenschaftlichen Appell richten Bitte rühren Sie die carbon leakage Liste nicht an! Wenn wir sie anfassen, wird unsere europäische Industrie in allergrößte Wettbewerbsprobleme kommen.